Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy! Unia Europejska potrzebuje przede wszystkim wzajemnego zaufania, a nie radykalnej przemiany instytucjonalnej, zaufania między szczeblem europejskim a państwami członkowskimi. Mam wrażenie, że raport pana Ponsa odbiera zaufanie państwom i próbuje je przenieść w inne miejsce.

Bardzo przestrzegam przed tym rozwiązaniem, także ze względu na respekt dla ducha traktatów europejskich.

Szef Komisji Europejskiej musi się cieszyć zaufaniem ze strony państw członkowskich w Radzie i rzeczywiście aprobatą Parlamentu Europejskiego. Nie naruszajmy delikatnej równowagi, która istniała i istnieje po dziś dzień.